Monsieur le Président, nous avons le devoir de répondre à la détresse des plus démunis qui bénéficient du PEAD. Et nous sommes particulièrement attachés à la pérennité de ce programme, expression de la solidarité européenne. Trois messages à la Présidence d'abord. Je veux dire combien le Conseil va être observé sur ce point, qu'il doit se montrer digne des valeurs fondatrices de l'Europe pour faire éclater une minable minorité de blocage. À la Commission européenne, je tiens à dire combien il est logique de suivre votre proposition, Monsieur le Commissaire, de rattacher le PEAD au Fonds social européen. Mais le Fonds social européen est le premier outil d'intégration sociale par l'intégration professionnelle. Je demande donc qu'il soit intégralement préservé et qu'il soit augmenté de l'aide alimentaire dont ont besoin les plus démunis

Mais je veux m'adresser à ceux des pays de la minorité de blocage. Je veux qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, ils portent auprès de leurs gouvernements le message qu'ils doivent faire arrêter cette minable position européenne qui entache l'Europe.